My sme tu dnes mali hovoriť o našich návrhoch a našich stanoviskách k návrhu zákona, ktorý sa ešte stále mení, a kde môžme odporučiť našim kolegom z izraelského Knesetu, ktorí sú rovnako volení ako my tu v Európskom parlamente, aké sú možno naše dobré rady alebo naše dobré skúsenosti pri prijímaní takéhoto typu zákona. Žiaľbohu táto diskusia sa zvrhla ale do akéhosi boja časti tohto Parlamentu proti Izraelu vo všeobecnosti. Treba si uvedomiť, že Izrael sa nachádza vo veľmi ťažkej pozícii a ťažkej situácii a je jediným demokratickým štátom v danom regióne, na ktorý útočia prakticky všetci jeho susedia. To je prvá vec, a aby nevznikli pochybnosti v predchádzajúcom volebnom období som bola päť rokov podpredsedníčkou Delegácie Európskeho parlamentu s Izraelom. Mám teda skúsenosti, a musím povedať veľmi dobré skúsenosti s kolegami z izraelského Knesetu, a nikdy som nemala pocit, že keď sme tam prišli ako návšteva a mali sme aj otázky, ktoré im možno neboli príjemné, že by na tieto otázky nechceli odpovedať. Nakoniec mnohí z vás, ktorí tu aj teraz sedíte pri tejto diskusii, ste spolu so mnou v tejto delegácii pôsobili alebo aj v súčasnosti pôsobíte.